Spoštovani predsednik, predstavniki vlade, spoštovane poslanke in poslanci! Pred seboj imamo predlog drugega podaljšanja roka za zaključek zapiralnih del Rudnika Trbovlje-Hrastnik. V zapiralnem načrtu je bil kot skrajni rok za zaprtje rudnika določen enaintrideseti dvanajsti dva tisoč petnajst, vendar je bil marca dva tisoč štirinajst rok podaljšan do enaintridesetega decembra letos. Smo tik pred iztekom leta in tudi sedanja vlada, na žalost, pet pred dvanajsto ugotavlja, da bo morala rok ponovno podaljšati. Ponovni dokaz, da je država slab lastnik in upravljavec svojega premoženja. V Novi Sloveniji smo podaljšanje roka do enaintridesetega dvanajstega dva tisoč osemnajst podprli le zaradi takratne težke socialne ogroženosti zaposlenih, ki bi lahko povzročila pravo socialno bombo v Zasavju. Takrat se je vlada zganila šele, ko je postalo jasno, da državna pomoč, ki jo je potrdila Evropska komisija leta dva tisoč enajst za zapiranje jam, ekološko-prostorsko sanacijo površin in za kadrovsko-socialni program, ne bo zadoščala za zaprtje rudnika do konca leta dva tisoč petnajst. Dodatno je država za podaljšanje zapiralnega roka in dokončno sanacijo rudnika v letih dva tisoč šestnajst do dva tisoč osemnajst namenila petinštirideset milijonov sedemsto trideset tisoč evrov ter za reševanje poklicnih pokojnin za težko zaposljive starejše delavce še dodatno okrog deset milijonov evrov. S temi dodatnimi finančnimi injekcijami je takratna vlada prepričevala državni zbor, da bo do novega roka do enaintridesetega dvanajstega, dva tisoč osemnajst rudnik zagotovo zaprla. Sedanja vlada se je zganila še pozneje, mesec dni pred iztekom roka. Zagotavlja enako kot prejšnja, da bo do konca leta dva tisoč dvajset končala vse postopke za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije in bo družba kot pravna oseba izbrisana iz sodnega registra. Zagotavlja, da bodo neporabljena sredstva v višini tri cela en milijon evrov v tem času porabljena v celoti. Malo verjetno. Zakaj niso bila porabljena do danes? Jasno tudi ni, koliko denarja od tega bo dejansko namenjeno razvojnemu prestrukturiranju regije. Tako kot doslej se bodo tudi v tem podaljšanem obdobju pojavila nepredvidena dela, ki jih bo potrebno opraviti, in še nekaj bode v oči. Konec decembra bodo pogodbe o zaposlitvi vsem še zaposlenim prenehale, delo bo opravljal le še direktor, ki bo skrbel za dokončanje postopka likvidacije. V Novi Sloveniji se bojimo, da se bo država leta dva tisoč dvajset, ko bo moral biti v skladu s predlaganim s predlogom novele zakona rudnik zaprt, ali pa že prej, srečala z enakim problemom kot danes. Na mestu je vprašanje, ki ga danes noče ne postavlja, kdo je odgovoren za vsa podaljševanja rokov zaprtja in za neuspešno delo poslovodstev, predvsem v času med leti dva tisoč trinajst in dva tisoč osemnajst. Danes bi morali razpravljati o tem vprašanju, spoštovana vlada in koalicija. Predlogu zakona bomo v poslanski skupini Nove Slovenije nasprotovali.